Jednocześnie prezentacja projektu i podstawa prawna, która została przywołana, wskazują, że jest ona adresowana tylko i wyłącznie do członków strefy euro. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej powinny mieć prawo, jeżeli zechcą, oczywiście, wstąpić do tej unii bankowej.

Jednocześnie propozycja bliskiej współpracy dla państw spoza strefy euro to druga kategoria członkostwa w unii bankowej z obowiązkami, a bez możliwości wpływania na te decyzje, i z poważnymi konsekwencjami dla kraju oraz oszczędności, depozytów, gwarancji tych depozytów, ewentualnie funduszy ratunkowych.